Bałkany to już częściowo członkowie Unii Europejskiej, częściowo kraje kandydujące, z bardzo skomplikowaną i trudną historią.

Ale uważam, że dzisiaj jesteśmy w stanie podzielić się dobrymi praktykami, dobrymi doświadczeniami. Uważam, że szczególnie dzisiaj powinniśmy promować jeszcze większą partycypację kobiet w życiu publicznym, kwestię udziału kobiet w sferach gospodarczych, w kierowaniu przedsiębiorstwami. To są wszystko dobre praktyki. Kwestie te muszą być podejmowane równolegle, tym bardziej że docelowo musimy liczyć się z tym i zabiegać o to, aby całe Bałkany weszły do Unii Europejskiej.